að ræða margvísleg mál í einu margt undir og það er hugsanlega erfitt að ná fram kjarna sumra málanna

ráðherra ég innti hann eftir því dag hvort enn væri í gildi yfirlýsingin sem þáv forsætisráðherra davíð oddsson gaf út átjánda mars tvö þúsund og þrjú og var birt á vef hvíta hússins tuttugasta og sjötta mars sama árs í tengslum við innrásina í írak í þeirri yfirlýsingu er bandaríkjamönnum gefin heimild til þess að fljúga yfir og um íslenska flugstjórnarsvæðið og jafnframt til þess að nota keflavíkurflugvöll ef þörf krefur þessi heimild er sett fram eftir að áður í yfirlýsingunni er vísað til þess að bandaríkjamenn telji öryggi sínu alvarlega ógnað vegna aðgerða og árása hermdarverkamanna af einræðisherrum og kúgurum og þess getið að þeir telji að stuðningur frá íslandi skipti máli þessi heimild er þannig orðuð að ég tel að bandaríkjamenn gætu alveg litið svo á að þeir hefðu heimild til þess umdeilda flugs sem við höfum rætt hér nokkuð og ég ætla ekki að deila við hæstvirtan ráðherra um það í dag mig langar einungis að spyrja hann er þessi yfirlýsing enn þá í fullu gildi eða líta menn svo á að hún hafi hafi fallið niður þegar lýst